nebo obecně se snížením rizik u finančního sektoru. Řešili jsme otázku úvěrového rizika protistrany, pákového poměru a čistého stabilního financování.

Jedná se o zpřístupňování informací a podávání zpráv v rámci subjektů, které působí ve finančním sektoru. Chtěl bych zdůraznit působnost toho pákového efektu, který tato legislativa přináší.